Je nutno řešit nárůst byrokracie, který je veden z evropské úrovně při čerpání těchto evropských fondů.

Musíme si také uvědomit, že Komise nepochybně má rovněž svůj díl viny, neboť při schvalování operačních programů zásadně pochybila svou laxností.